Señor presidente, parece una broma, y de mal gusto, que la misma Comisión que impide la entrada de refugiados en Europa y que ha condenado a toda una generación a un futuro de precariedad diga ahora que quiere que, en 2020, cien mil jóvenes sean voluntarios europeos cuando, en todo caso, el objetivo debería ser que estos jóvenes tengan trabajo y tengan futuro. Después de haber diezmado el sector de la cooperación, quiere crear un nuevo cuerpo de voluntariado, además del que ya existe, que va a ser financiado con partidas destinadas nada menos que a combatir el desempleo juvenil.

el problema es que todo esto parece más bien una farsa que sustituye trabajo remunerado y profesional por voluntariado gratuito. Esta debería ser una ocasión para impulsar parte de ese empleo juvenil que tanta falta nos hace, a la vez que respondemos a otras de nuestras responsabilidades, como por ejemplo la de garantizar el derecho al asilo, ofreciendo un servicio profesional.